forseti góðir íslendingar eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt sem dropi breytir veig heillar skálar þel getur snúist við atorð eitt aðgát skal höfð í nærveru sálar það er eldhúsdagur á alþingi uppgjör um störf og stefnu ríkisstjórnar sem á eins árs afmæli hefur hún gengið til góðs götuna fram eftir veg ég er það mikill íslendingur að ég ætlast til mikils af hverri ríkisstjórn og bind vonir við það að alltaf gangi okkur vel í okkar fallega og gjöfula landi hér situr á bekkjunum í kvöld ríkisstjórn brostinna vona ríkisstjórn sem ekki hefur reynst starfi sínu vaxin það er almannarómur að við glímum nú við mikinn og vaxandi efnahagsvanda hún er daufgerð hún er verklítil hún talar út og suður hún er tvíhöfða og sundruð í mörgum stórum málum þess vegna á geir h haarde og ríkisstjórn hans bágt og býr við fallandi gengi og minnkandi tiltrú landsmanna við framsóknarmenn vonum sannarlega að ríkisstjórnin vakni af þyrnirósarsvefni sínum fyrir utan eðlilegar og þó síðbúnar aðgerðir seðlabanka íslands til styrkingar á gjaldeyrissjóðnum hefur stjórnin í engu brugðist við og er það mikið áhyggjuefni ég er sömu skoðunar og séra bjarni jónsson forðum þegar hann var vændur um að vera hættur að biðja fyrir óvinsælli ríkisstjórn í dómkirkjunni hann svaraði með sinni sterku rödd og það á við í dag oft var þörf en nú er nauðsyn að biðja fyrir ríkisstjórninni góðir íslendingar ríkisstjórn geirs h haarde og ingibjargar sólrúnar gísladóttur hafði að engu

að verjast verðbólgu og takast á við fjármálakreppuna úr því öllu var lítið gert og haldið fram af brosandi góðmenni í forsætisráðherrastól að ekkert þyrfti að gera bæði almenningur og fyrirtæki voru blekkt hver er nú staðan mesta verðbólga í tuttugu ár verðbólga án húsnæðisliðar mælist í maí þrjátíu og þrjú prósent segir morgunblaðið ef miðað er við síðustu þrjá mánuði gengið féll um þrjátíu prósent í marsmánuði lífskjör fólksins eru að skerðast seðlabankinn keyrir á hæstu stýrivöxtum í heimi fimmtán og hálft prósent vaxtastigið og verðbólgan leikur nú á ný stjórn sem fær falleinkunn í fjármálastjórn væri leyst frá störfum í hvaða hlutafélagi sem er á aðalfundi nú blasa við gjaldþrot í atvinnulífi vaxandi vandamál sem hver maður finnur á eigin skinni og í eigin veski vaxandi atvinnuleysi er spáð á næstu misserum því fylgir landflótti því miður við framsóknarmenn teljum ekkert mikilvægara en öfluga atvinnusókn góð lífsgæði og lífsskilyrði þannig og aðeins þannig eflist ísland annars tapa allir ríkisstjórnin hefur lagt fram hundrað þrjátíu mál í þinginu og ráðherrar hennar hafa farið í hundrað þrjátíu ferðir erlendis það er dugnaður út af fyrir sig utanríkisráðherra ætlar að sætta alla erlendis og fer um loftin blá en hér heima er gert lítið úr kosningaloforðunum sem verið er að svíkja jóhanna sigurðardóttir sagðist ætla að bæta kjör umönnunarstétta í haust ekkert bólar á því menntamálaráðherra sagði að það ætti að stórbæta kjör kennara ekkert bólar á því bændurnir eru lítilsvirtir og ekki er hlustað á þeirra rök vörubílstjórar segja sömu sögu

er öryggisráðið eina málið sem ríkisstjórnin er samstiga í samkomulag frá tvö þúsund og sex við aldraða og öryrkja var svikið í vetur tekið upp gamalt viðmið það vantar í hvert umslag öryrkja og ellilífeyrisþega tíu þúsund krónur um hver mánaðamót eða þrjú komma sex milljarða

fjármálakreppan á sér bæði rót í alþjóðlegri þróun og offari íslensku bankanna frelsið einkavæðingin gerði það að verkum að ungir menn slettu úr klaufunum eins og feitir kálfar að vori þeir höfðu aðgang að mjög ódýru lánsfé erlendis þeir dreifðu silfrinu óvarlega og súpa nú flestir seyðið af því lánuðu til langs tíma á lágum vöxtum ódýr lán sem bankarnir tóku til skamms tíma og verða nú að taka dýr lán á háum vöxtum það hriktir því í peningakerfinu bankarnir ætluðu að koma íbúðalánasjóði fólksins fyrir kattarnef en það hefur ekki tekist sem betur fer þar höfum við framsóknarmenn staðið vörð og þeirri varðstöðu er fráleitt lokið enn er sótt að sjóði þessum og það eru ekki bara fulltrúar sjálfstæðisflokks sem hér tala á skjön við jóhönnu sigurðardóttur félagsmálaráðherra það gerði formaður samfylkingarinnar einnig í silfri egils fyrir nokkrum dögum mikilvægi íbúðalánasjóðs hefur ítrekað sannað sig og aldrei sem nú allar hugmyndir um að markaðsvæða eða með öðrum orðum einkavæða sjóðinn eru í reynd ógnun við möguleika íslenskrar alþýðu við að koma sér upp þaki yfir höfuðið og það er ekki síður ógnun við íbúðamarkaðinn á landsbyggðinni slíkar hugmyndir eru í blóra við vilja þjóðarinnar en hátt í níutíu prósent þjóðarinnar eru sömu skoðunar og við framsóknarmenn og vilja standa vörð um tilvist sjóðsins í ameríku og evrópu eru stjórnmálamennirnir að ræða offar þeirra ríku offar peningingamanna frjálshyggjan óheft og grimm hefur beðið hnekki stefna sjálfstæðisflokksins hefur beðið hnekki þessi óhefta markaðshyggja og græðgi er að renna sitt skeið sjálfstæðisflokkurinn er í dag haltur bankakerfið íslenska á að biðjast afsökunar á offari sínu það á að vinna með stjórnvöldum og atvinnulífi að því að lágmarka skaðann við framsóknarmenn höfum í allan vetur talað fyrir þjóðarsátt og samvinnu á erfiðum tímum almenningur á ekki að líða fyrir aðgerðarleysi stjórnvalda né heldur óraunsæja græðgi og vonda spilamennsku auðmanna ég segi hér við ykkur sem formaður framsóknarflokksins það er verk að vinna það er í dag mikið pláss fyrir framsækinn frjálslyndan umbótasinnaðan stjórnmálaflokk á miðju íslenskra stjórnmála samfylkingin sveik íslenska alþýðu hún ætlaði að vera turninn sem stæði vörð um lífskjör almennings nú hvílir hún rjóð og undirleit í faðmi frjálshyggjuflokksins blessuð litla stúlkan samfylkingin hefur forðast það svæði í pólitíkinni sem jafnaðarmenn á norðurlöndum varða svo vel samfylkingin nefnir sjaldan láglauna stéttirnar verkakonuna sjómanninn og bóndann samfylkingin vill vera og er flokkur hinnar menntuðu elítu þess vegna hefur skírskotun ingibjargar sólrúnar verið að þrengjast við framsóknarmenn munum stilla upp til sóknar á skákborði okkar öflugri sveit karla og kvenna sem mun verja hagsmuni hins almenna borgara á íslandi því heiti ég ykkur íslendingar stærsta verkefnið nú um stundir er að ná fram efnahagslegum

fagnað árinu en hún getur ekki fagnað árangrinum þegar ég gekk inn í þinghúsið í kvöld lagði ég eyrað að berginu til að heyra hvað röddin segði um ríkisstjórnina röddin sagði skýrum rómi kötturinn sagði ekki ég þarna talaði kötturinn fyrir ríkisstjórnina sem er átakafælin og segir í öllum stórum málum eins og í ævintýrinu ekki ég ekki ég